Het krijgt terecht bijzonder veel aandacht en de druk die opgevoerd wordt, leidt hopelijk tot de overdracht aan de internationale gemeenschap en de vernietiging van deze verschrikkelijke wapens.

En dat er miljoenen vluchtelingen de grenzen zijn overgestoken en de buurlanden in zeer grote moeilijkheden brengen en daar ook nieuwe spanningen creëren. Wij moeten dus absoluut van het momentum gebruikmaken om een politieke oplossing te forceren, de partijen rond de tafel te krijgen.